Nakonec jsem podpořil tuto zprávu, protože výsledná podoba, podle mého názoru, odpovídá snaze zamezit daňovým únikům. Ty já skutečně shledávám za nemorální, není možné dále nahrávat těm, kteří zneužívají právo anebo dokonce právo výslovně porušují. To se týká i členských států Evropské unie. Nekalá daňová soutěž mezi členskými státy si myslím, že porušuje principy, na kterých stojí Evropská unie, a je stejně špatná jako přímé stanovování daně z úrovně Evropské unie.